Noha szokás szerint maroknyian vagyunk itt a hétszáz valahány képviselőből az európai parlamenti vitán, mégis arra szeretném bíztatni Önöket, hogy érezzük át, hogy valódi emberek valódi problémáiról, valódi drámáiról, tragédiáiról vitatkozunk és írunk jelentéseket itt, és most, hogy a drónok fegyverkénti használatáról szól a vita és a majdani jelentés, az jutott eszembe, hogy kellene ilyenkor meghallgatásokat rendeznünk. A mai technika mellett akár Skype on is lehetne bekapcsolni például Jemenből olyan embereket, akik a hozzátartozóikat vesztették el kollaterális kár keretében a nagy barátunk, az Egyesült Államok gyalázatos emberi jogi jogsértéseivel összefüggésben, és olyan embereket is bekapcsolhatnánk, akik elmondanák, hogy valóban nem a terrorizmus ellen hat ez a drónhasználat, hanem kifejezetten a terrorizmust motiválja.